Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte alla nuova tragedia annunciata a Lampedusa, l'Europa deve capire finalmente la diversità tra migranti e profughi disperati, che scappano da paesi in guerra, da tiranni sanguinari e da integralismi assassini. I profughi che provengono da Somalia, Eritrea, Siria, non scappano per migliorare le loro condizioni di vita, ma per poter continuare a vivere. L'inefficienza politica che l'Unione ha dimostrato nell'affrontare la situazione eritrea e somala, che si trascina da anni con l'escalation delle oppressioni in Eritrea e del terrorismo in Somalia, che si allarga in altri paesi dell'Africa, è pari all'incapacità dimostrata nel gestire l'immigrazione e nell'aiutare i paesi rivieraschi che devono essere tutti chiamati al dovere dell'accoglienza dei profughi, che poi dovranno essere ospitati in tutti i paesi dell'Unione. Lampedusa e i suoi abitanti hanno dimostrato un'umanità e un rispetto della vita superiore a quella di molte cariche istituzionali, perché sono anni che in quest'Aula parliamo di Lampedusa e dell'immigrazione! Lampedusa deve avere non solo la solidarietà a parole ma un soccorso concreto, perché l'isola soffre insieme ai profughi! Chiediamo al Consiglio di rafforzare le misure esistenti da Frontex, di metterne in atto di nuove e di chiedere agli Stati membri di aggravare le pene per i trafficanti di uomini e gli scafisti perché sono colpevoli di strage. Il cordoglio per i morti deve essere seguito da misure per i vivi, perché restino vivi.